Madame la Présidente, l'économie collaborative et l'utilisation des plateformes numériques constituent une véritable révolution pour de nombreux secteurs économiques déjà fortement déstabilisés. Une analyse équilibrée et non partisane aurait dû faire l'inventaire des débouchés offerts par ce nouveau modèle économique, mais aurait surtout dû porter une attention particulière aux risques immenses qu'il fait prendre à des millions de personnes.

Ils ne s'alarment au premier chef que de la fragmentation du marché unique, qu'ils pensent menacé par les réponses juridiques non coordonnées des États membres pour tenter de réguler le secteur. L'économie collaborative est avant tout le fruit de la dérégulation économique organisée, d'une contraction de l'économie réelle et des salaires, de l'explosion du chômage et du matraquage fiscal. Monétiser des biens privés n'est pas un choix, mais devient la plupart du temps une nécessité économique.

Elles tendent ainsi à ne garantir qu'une seule chose le respect du calendrier de la Commission européenne sur le marché unique numérique. Les véritables enjeux de fond sont oubliés l'indépendance numérique et la sécurité des réseaux, la stabilité de l'économie réelle et du marché du travail, la protection des consommateurs et des entreprises, et la lutte contre le dumping fiscal.